Aș vrea să o întreb pe stimata colegă dacă, fiind deputat într un parlament și creând legi, legi cu adevărat europene, este normal că primul lucru este să fie respectate chiar de către noi și să le expunem în așa fel cetățenilor care ne au ales? Al doilea lucru aș vrea să o întreb, deoarece mulți distinși colegi au ridicat această problemă aici, de unde știu dânșii exact ceea ce se întâmplă în România și Bulgaria legat de corupție? Este scris undeva?